Brussel is de hoofdstad van ons allemaal.

Wat de Belgen én de Europeanen vragen is samenwerking en oplossingen van ons allemaal.